í gegnum mikla vinnu hérna í þinginu fyrir áramót en því miður fékk ég ekki tækifæri til þess að mæla fyrir þessari breytingu á annars vegar þrítugasta og aðra grein laganna og hins vegar þrítugasta og sjöttu grein ég vonast hins vegar til þess að hæstvirtur umhverfisnefnd geti tekið af málið aftur upp og skoðað hvort það sé yrði málinu eða lögunum mjög því að tillaga frá skipulagsstofnun barst ráðuneytinu við fimmtu málsgrein mundi bætast við annar nýr málsliður svohljóðandi hafi ráðherra ekki afgreitt aðalskipulagstillögu með synjun frestun eða staðfestingu aðalskipulags samkvæmt fjórðu málsgrein er sveitarstjórn heimilt að ákveða að aðalskipulagið skuli heimilt að ákveða að tillagan skuli taka gildi uns ákvörðun skipulagsstofnunar liggur fyrir og skal sveitarstjórn þá auglýsa hana í b deild

í samfélaginu um hversu slæm staðan er í íslensku atvinnulífi og mikilvægi þess að bæði einstaklingar og fyrirtæki taki ákvörðun um það að fjárfesta upp á nýtt þær tölur sem við höfum séð í efnahagsútreikningum sýna það að sá samdráttur í íslensku atvinnulífi er einstakur hvort sem við lítum austur eða vestur um haf það er að mínu mati alveg á hreinu að fjárfestingar í atvinnulífinu eru forsenda hagvaxtar í landinu og forsenda endurreisnar íslands til þess að fyrirtæki fyrirtæki og einstaklingar séu tilbúin til að taka ákvörðun um fjárfestingu þarf að huga að ákveðnum atriðum og skapa hagstætt umhverfi fyrir fjárfesta maður hefur heyrt það ítrekað í ummælum til dæmis háttvirtra þingmanna samfylkingarinnar að hér í þinginu þar sem það er bent á að það sé í rauninni ekki stjórnvalda eða alþingis að skapa störf heldur

þess að það umhverfi sem stjórnvöld hafa verið að búa fyrirtækjum eru alls ekki fyrirsjáanleg alls ekki samkvæm sjálfum sér og sérstaklega hvað varðar skattaleyfisveitingar og ýmsar stjórnsýslulegar lagalegar reglur það er ástæða fyrir því að ég taldi ástæðu til þess að leggja fram þetta frumvarp á fundum sem ég hef átt með fjárfestingarstofu íslands kom fram að það væri mjög oft spurst fyrir um þegar fyrirtæki væru að velta fyrir sér hvort þau hefðu áhuga á því að fjárfesta hérna á íslandi eða ekki væri hversu langan tíma afgreiðsla til dæmis á skipulagsmálum tekur í gegnum íslenska stjórnsýslu það hefur reynst vera mjög bagalegt og dregið mjög úr áhuga þessara aðila á því að fjárfesta hversu erfitt hefur verið að fá svör um þessi skýru tímamörk dæmi um þetta er nú það sem við höfum lesið um og séð að tafir af afgreiðslu tillagna af aðalskipulagi fyrir ýmis sveitarfélög hjá skipulagsstofnun og umhverfisráðherra hafa verið mjög miklar því miður hefur þetta verið sérstaklega áberandi hjá mörgum litlum sveitarfélögum í suðurkjördæmi mínu kjördæmi og má þar nefna flóahrepp skeiða

skilvirknin í stjórnsýslunni í þeim stofnunum sem tilheyra umhverfisráðuneytinu hefur alls ekki verið næg það hefur jafnvel dregist langt umfram gefna kærufresti eða afgreiðsla ráðuneytisins hefur hafnað

því að innleiða þessa breytingu á skipulagslögum mundum við búa til skilvirkara ferli það væru þá komnir alveg skýrir frestir sem væru skipulagsstofnun og umhverfisráðherra hefðu til þess að synja fresta eða staðfesta aðalskipulag það væri líka komið á þau úrræði fyrir sveitarfélögin að í staðinn fyrir að þurfa að vera að standa í endalausum bréfaskriftum og símtölum í því að reyna að fá einhverjar

á og menn voru að velta fyrir sér varðandi hugsanleg mál sem gætu komið upp sem varðaði ábyrgð sveitarfélagsins ef það væru teknar einhverjar ákvarðanir á því tímabili sem skipulagið sem sveitarfélagið hefði látið um það að synja eða fresta staðfestingu þess formlega í gildi og þar með náttúrlega þær ákvarðanir sem sveitarstjórn tekur á grundvelli þess skipulags ég held að það sé bara eitthvað sem við

eitt af því sem ég tel að hafi komið mjög skýrt fram í skýrslu rannsóknarnefndar alþingis og þingmannanefndin lagði mikla áherslu á það er mikilvægi þess að skerpa á regluverki stjórnsýslunnar

hjálpa viðkomandi stofnunum og ráðherrum við það að vanda sín vinnubrögð ég mælist til þess að þetta frumvarp fari til umhverfisnefndar til meðferðar og þá þyrfti að endurskoða leið og alþingi væri búið að samþykkja þau og yrði þá raunar færð inn í hin nýju skipulagslög